Považujem za prospešné, ak sa za účelom zvýšenia právnej istoty zjednotia postupy pri alternatívnom riešení obchodných a majetkových sporov. Spotrebitelia i podniky určite ocenia snahu Komisie a Parlamentu o neustále vylepšovanie mechanizmu hľadania dohody mimosúdnou cestou.

Chcem však upozorniť, že rodina, ktorá sa spomína v názve správy, nespadá do kompetencie Únie a jej inštitúcií. Rovnako ako kolegyňa Roithová som názoru, že je to veľmi citlivá otázka, ktorá vyžaduje rešpektovanie rôznych národných tradícií a spoločenských podmienok. Jeden štandard tu nestačí. Spomeňme si problémy, aké vyvolala snaha riešiť na európskej úrovni medzinárodný rozvod, a zamyslime sa nad tým, že v procese mediácie sporu medzi dvoma rodičmi vlastne nemá kto zastupovať samotné dieťa.